þetta mál kemur í beinu framhaldi af því máli sem háttvirtur þingmaður

mælti fyrir rétt áðan

okkar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í reykjavíkurkjördæmi norður hún var á þingi fyrr í vetur og vannst ekki tími til að mæla fyrir þeim málum sem við erum að mæla fyrir hér og nú háttvirtur þingmaður auður lilja erlingsdóttir er formaður ungra vinstri grænna sem sagt ungliðahreyfingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs nýkomin sjálf úr námi og hefur kynnt sér vel kjör og aðstæður námsmanna og þingsályktunartillaga sem sem nú er mælt fyrir á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og sjö gengur út á það að gerð verði úttekt á kjörum og réttindum námsmanna hugmyndin er sú að alþingi álykti að fela menntamálaráðherra að gera slíka úttekt gert er ráð fyrir að hún verði unnin á næstunni auðvitað var hugmynd okkar sú að málið færi kannski inn í menntamálanefnd fyrir áramót en það hefur orðið dráttur á þessu en engu að síður miðum við við það í tillögutexta að henni skuli lokið þessari könnun fyrsta mars tvö þúsund og átta markmið þessarar úttektar verði þríþætt fyrsta að kanna rétt námsmanna

til að fá opinbera aðstoð og námslán engu að síður annars að kanna rétt námsmanna til fæðingarorlofs sérstaklega með tilliti til kvenna sem veikjast á meðgöngu og geta af þeim sökum ekki skilað fullnægjandi námsárangri þriðja að skoða þann framfærslugrunn sem miðað er við í úthlutun námslána og endurskoða hann með nýrri framfærslurannsókn í greinargerð með tillögunni virðulegi forseti kemur fram að árið tvö þúsund og sex hafi um sautján þúsund einstaklingar stundað nám á háskólastigi á íslandi en eins og gefur að skilja er þessi stóri hópur afar fjölbreyttur og með margvíslegar og ólíkar þarfir helmingur þessa hóps mun þó eiga það sameiginlegt að byggja framfærslu sína á námslánum samkvæmt núverandi framfærslugrunni lánasjóðs íslenskum námsmanna er gert ráð fyrir að einstaklingur eyði fjögur hundruð níutíu og sjö þúsund krónur á ári í húsnæði hita og rafmagn þegar það er reiknað upp á mánaðargrundvöll sjáum við að gert er ráð fyrir að í þennan húsnæðiskostnað eyði námsmaður einungis fjörutíu og tvö þúsund krónur á mánuði það vita það allir sem vita vilja að á höfuðborgarsvæðinu eru slík kostakjör á leiguhúsnæði vandfundin og það er mat flutningsmanna að það sé tími til kominn að framkvæma nýja metnaðarfulla samþætturannsókn meðal námsmanna og miðað verði við þá könnun við úthlutun námslánanna því það hlýtur að gefa auga leið að raunveruleg framfærsla þarf að vera höfð til hliðsjónar þegar reiknaður er út framfærslugrunnur fyrir námsmenn til að hljóta námslán þarf að uppfylla ýmsar kröfur hvað varðar námsárangur og námsframvindu þar af leiðandi geta veikindi slys eða erfið meðganga og fæðing veikt fjárhagsstöðu margra námsmanna það er því nauðsynlegt að mati flutningsmanna að kanna réttindi og kjör námsmanna og kortleggja ástandið eins og það er í dag til þess að geta bætt það sem dæmi má nefna að þegar námsmenn eignast börn fá þeir fæðingarstyrk samkvæmt lögunum um fæðingar og foreldraorlof en til að fá þann fæðingarstyrk þarf námsmaður að skila sjötíu og fimm prósent námsárangri í að minnsta kosti sex mánuði á síðustu tólf mánuðum þessi krafa gerir það að verkum að ef námsmaður verður veikur á meðgöngu og nær ekki að skila tilteknum námsárangri þá fær viðkomandi ekki þennan fæðingarstyrk sem námsmaður heldur flokkast hann þá utan vinnumarkaðar sú upphæð sem þá er um að ræða dugar ekki fyrir framfærslu og vantar talsvert upp á það er mat flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu virðulegi forseti að það sé þörf á að greina þennan vanda finna út hver veruleiki námsmanna er í þessum efnum hvort mörg dæmi séu um það að ungt fólk flosni upp frá námi vegna erfiðra aðstæðna og aðstæðna sem skerða réttindi þeirra og kjör og við teljum afar nauðsynlegt að finna lausnir á þessum vandamálum það er metnaðarfullt markmið og sameiginlegt markmið okkar þingmanna í öllum flokkum að hækka menntunarstig þjóðarinnar og fjölga þeim sem útskrifast með háskólamenntun til að svo megi verða þurfum við að skapa námsmönnum þau kjör að þeir geti haldið sig að náminu og við þurfum að tryggja það að sú lagaumgjörð sem við búum námsmönnum og kjörum þeirra sé með þeim hætti að jafnrétti til náms sé tryggt burt séð frá þeim aðstæðum sem kunna að koma upp tímabundið í lífi námsmanna það er ljóst að við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum lagt metnað okkar í að flytja mál sem varða aðstæður námsmanna við erum í dag með fjögur mál á dagskrá því að í kjölfarið á þessum málum sem við höfum mælt fyrir ég og háttvirtir þingmenn steinunn þóra árnadóttir þá kemur hingað í ræðustól háttvirtur þingmaður jón bjarnason og talar fyrir tillögum um stofnun háskólasetra annars vegar á akranesi og hins vegar á selfossi þetta er í samræmi við menntastefnu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem gerir ráð fyrir því ekki einungis að tryggt sé jafnrétti til náms og námsmönnum séu tryggð þau kjör sem gera þeim kleift að halda sig að sínu námi heldur gerir einnig ráð fyrir því að framhaldsnám verði gert aðgengilegt fólki sem næst heimabyggð til þess erum við að flytja þær tillögur sem við hingað til höfum flutt og erum að tala fyrir núna í dag um háskólasetur vítt og breitt hæstvirtur forseti ég geri ráð fyrir því að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur menntamálanefndar alþingis til